Monsieur le Président, Madame la Commissaire, le cancer ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Dans l'Union européenne, il est même la première cause de mortalité liée au travail. L'accord trouvé, qui révise certaines valeurs limites d'exposition aux substances cancérigènes et en intègre de nouvelles, est donc le bienvenu. Il contribuera à mieux protéger nos travailleurs dans l'ensemble de l'Union européenne. Il fixera aussi à nos petites et moyennes entreprises des objectifs accessibles.

pour la santé humaine. Elle doit aller de pair avec la poursuite de bonnes pratiques en matière de prévention. Elle doit aussi s'accompagner de programmes de recherche ciblés sur les processus de réduction ou de substitution, lorsque cela est techniquement faisable. Il nous faut également une meilleure collecte de données, des études et un suivi sur le long terme. Actuellement, la Commission européenne travaille sur de nouvelles propositions pour couvrir davantage d'agents cancérigènes. Je salue cette démarche, qui devrait être négociée avec les partenaires sociaux pour coller à la réalité, car je crois que c'est ainsi que nous pourrons garantir l'efficacité des solutions proposées.